Ich glaube, dass alle Fraktionen sehr breit diese Initiative tragen, dass Verkehrssicherheit ein Hauptthema bei uns im Ausschuss bleibt und dass wir auf europäischer Ebene da weiter initiativ werden sollen. Das hat mindestens zwei gute Gründe In der Vergangenheit haben wir durch ganz konkrete Programme und auch ganz konkrete Zielsetzungen beweisen können, dass die Anzahl zumindest der Toten auf den Straßen bis zu 40 reduziert wurde.

Wir brauchen effektiv gute Zahlen das haben Sie gesagt wir brauchen zuverlässige Zahlen.

Denn die Zahlen könnten ja auch die Debatten objektivieren.

Wir brauchen natürlich ein besonderes Augenmerk für die weniger geschützten Teilnehmer.

2. Drogen, Alkohol und nicht zuletzt auch Müdigkeit das sind Aspekte, die wichtig sind. Aber was sehr oft unterschätzt wird und wo alle Behörden zusammenarbeiten können von der europäischen bis zur kommunalen Ebene ist die Infrastruktur. Wir wissen, dass die Infrastruktur in vielen Ländern dazu geeignet sein kann, Verletzte und auch Tote auf der Straße zu verhindern. Und da hoffe ich, dass wir morgen nicht nur 4 Sterne Autos unterstützen, sondern dass wir morgen vielleicht auch 4 Sterne Straßen in allen Ländern unterstützen.